Pane předsedající, já jsem podpořil tuto dohodu, respektive doplněk asociační dohody.

My musíme touto formou podporovat stabilitu Ukrajiny, podporovat zemi, která je dělítkem mezi Evropou a mezi Ruskem.